Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la crise chypriote a révélé au grand jour le véritable visage de l'Europe technocratique. En quelques jours, à huis clos, la Commission, la BCE et l'Eurogroupe se sont arrogé le droit de bloquer les comptes bancaires, de spolier les épargnants et d'instaurer le contrôle des changes d'un État souverain sans même lui demander son avis. Mario Draghi, président de la BCE, n'a pas hésité à fermer arbitrairement le réseau international de transactions bancaires entre Chypre et le reste du monde. C'est un acte sans précédent dans l'histoire de la construction européenne, car c'est une véritable mise à mort économique d'un État souverain.

Pour maintenir de force Chypre dans la zone euro, la technostructure non élue a bafoué tous les traités européens. Elle a enterré les principes de libre échange et de libre circulation sans le moindre scrupule.

Il ne peut s'établir que par la négation des États et la suppression de la liberté. L'Europe technocratique est une entreprise tyrannique et de plus en plus violente, une entreprise d'asservissement des peuples européens.

Il est temps de voir se lever le printemps des peuples européens contre l'Union soviétique européenne!